herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um viðbrögð við forseti biður um hljóð í þingsalnum ég kannski bara byrja aftur herra forseti ég ætla að mæla hér fyrir frumvarpi til laga um viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eigu þriðja aðila það er svokölluð lánsveð frumvarpið er á þingskjali níutíu og fimm og er þrítugasta og sjötta mál þessa þings flutningsmaður málsins ásamt mér er háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir hér er á ferðinni einfalt frumvarp til heimildar laga til handa ríkissjóði íslands það er að ríkissjóður ríkið fái heimild til að stuðla að lækkun eftirstöðva lánsveðslána lífeyrissjóða lána sem tekin voru fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og níu með því að greiða til hlutaðeigandi lífeyrissjóðs sem svarar allt að níutíu prósent kostnaðar við niðurfærslu á eftirstöðvum slíkra lána lífeyrissjóðirnir mundu annast um framkvæmdina en ríkið tæki þátt í kostnaðinum af niðurfærslunni sem næmi allt að þessum mörkum um það hefur orðið samkomulag við lífeyrissjóði sem ég kem nánar að á eftir að greiðslum ríkisins yrði þannig hagað að þær kæmu í þremur jöfnum áföngum í janúarbyrjun árin tvö þúsund og fjórtán tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sextán og bæru greiðslur tveggja síðari áranna vexti upp á þrjú komma tuttugu og fimm prósent að öðru leyti er frumvarpið um það að hafa skuli samráð við og tryggja samþykki fjármálaeftirlits og eftirlitsstofnunar efta sem og samkeppniseftirlitsins um framkvæmdina og að lífeyrissjóðirnir að sínu leyti efni samkomulagið með því að hafa staðfest það þátttöku sína í því um forsögu málsins er það að segja virðulegur forseti að hér er á ferðinni sá vandi sem skapast af því að í talsverðum mæli á undangengnum árum keyptu menn fasteignir og tóku til þess lán hjá lífeyrissjóðum en höfðu ekki veðrými á sinni eigin eign og fengu það þá lánað hjá oftast einhverjum tengdum aðilum þannig sýndi gagnaöflun á árinu tvö þúsund og tólf að um tíu þúsund eða tæplega tíu þúsund af um hundrað þúsund fasteignaviðskiptum á árunum tvö þúsund til tvö þúsund og ellefu voru fjármögnuð að einhverju leyti með lánuðum veðum eða lánum sem veð voru veitt fyrir í annarri eign athugun leiddi enn fremur í ljós að af þessum heildarfjölda skuldara með lánsveð að heildarfjöldi þessara skuldara var um sex þúsund sjö hundruð og af þeim höfðu tæp fjögur þúsund nýtt lánin beinlínis til að fjármagna íbúðarkaup því að sjálfsögðu í einhverjum mæli nýttu menn sér lánsrétt sinn hjá lífeyrissjóði fengu til þess lánað veð en notuðu fjármunina til annars en íbúðarkaupa þau lán eiga að sjálfsögðu ekki við hér það er ekki verið að ræða um að færa höfuðstól þeirra niður það kom sömuleiðis fram við gagnasöfnun á árinu tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf að það er nokkuð erfitt að fá heildaryfirlit eða sýn yfir þennan hóp í heild sinni og einnig að átta sig nákvæmlega á stöðu hans í dag einfaldlega vegna þess að margir í þessum hópi hafa væntanlega jafnframt verið með

og fengið einhvern endurútreikning á þeim og staða þeirra þar af leiðandi lagast sömuleiðis hefur þessi hópur í einhverjum mæli notið góðs af svonefndri hundrað og tíu prósenta leið og þá í þeim tilvikum að fasteign viðkomandi var orðin yfirveðsett og umfram hundrað og tíu prósent þannig að menn fengu einhverja niðurfærslu á lánunum sem stóðu á eigninni í eigu lántakans en að sjálfsögðu hafa lánsveðin þá ekki verið hreyfð í þeim tilvikum menn reikna því með að vandinn hafi eitthvað minnkað en hann er engu að síður tilfinnanlegur og það hefur legið alllengi fyrir að það væru vandkvæði við að tryggja þessum hluta hópsins sambærilega úrlausn og hundrað og tíu prósenta leiðin gerði almennt gagnvart öðrum og sérstaklega á það við þegar lánin voru frá lífeyrissjóðum bankar og önnur fjármálafyrirtæki hafa í talsverðum mæli fundið lausn á þessu máli og sérstaklega þegar um er að ræða að báðir aðilar sá sem lánið tók og sá sem lánaði veðið voru í viðskiptum hjá sama banka og er ástæða til að ætla að þá hafi almennt unnist úr málum viðkomandi þannig að þeir hafi fengið sambærilega úrlausn og aðrir að breyttu breytanda en þegar lánin voru hjá lífeyrissjóðum hefur lítið gerst

aðila sem að því samkomulagi stóðu ríkisins lífeyrissjóðanna og fjármálafyrirtækjanna eða bankanna að skoða það í framhaldinu hvernig væri hægt að takast á við þennan afmarkaða þátt málsins það reyndist hægara sagt en gert og mætti segja af því talsverðar sögur hversu strembnar þær viðræður voru og lífeyrissjóðirnir ákaflega á varðbergi gagnvart því að taka á sig kostnað sem menn gætu haldið fram að væri að einhverju leyti á kostnað sjóðfélaganna og eignar þeirra í réttindum í lífeyrissjóðunum í raun er það svo að lífeyrissjóðirnir gerðu það að fortakslausu skilyrði fyrir þátttöku í samstarfi að þessu leyti að það fyndust leiðir til þess að tryggja að ekki væri um beina skerðingu á

og hafa að sjálfsögðu mikið til síns máls í þeim efnum stjórnendur lífeyrissjóða að þeirra hlutverk er að sjálfsögðu að gæta þeirra réttinda það breytir ekki hinu að þetta eru líka þeir sjóðfélagar sem lánin tóku á grundvelli lánsréttar hjá sínum lífeyrissjóðum og vandi þessa hóps er tilfinnanlegur í mjög miklum mæli er hér um ungt fólk að ræða iðulega fólk sem keypti þarna sína fyrstu eign á þessum árum og fékk lánað veð hjá foreldrum eða systkinum það verður því ekki deilt um samfélagslegt mikilvægi þess að finna lausn á þessum vanda og lífeyrissjóðirnir eiga líka mikið í húfi að þetta leysist vel við frá hálfu ríkisins höfum fært fram þau rök að með þessu auðvitað batni þær eignir sem eftir standi greiðsluviljinn aukist og lífeyrissjóðirnir eigi þar af leiðandi líka mikilla hagsmuna að gæta í því að úr þessu greiðist og það megi reikna það til fjár og þar af leiðandi sé eðlilegt að lífeyrissjóðirnir taki að talsverðu leyti þátt í kostnaðinum það er líka ljóst að þetta mun draga mjög úr þörfinni fyrir sársaukafullar og kostnaðarsamar fullnustuaðgerðir af hálfu lífeyrissjóða sem óumdeilanlega hafa í för með sér kostnað í bankakerfinu er jafnvel talið að það megi reikna með að að um tuttugu prósent fari í slíkar aðgerðir í formi kostnaðar og eignarýrnunar og annarra slíkra hluta eftir gríðarlega langt og strembið samningaþóf náðist loks samkomulag og sameiginleg viljayfirlýsing var undirrituð í aprílmánuði síðastliðnum af fjórum ráðherrum í þáverandi ríkisstjórn og forsvarsmönnum lífeyrissjóða og landssamtaka lífeyrissjóða og allir stærstu lífeyrissjóðirnir voru þátttakendur í því samstarfi þar sem búið er um þetta með þeim

aðgerð en þó taki lífeyrissjóðirnir þátt í kostnaði sem nemur á bilinu tíu til fimmtán prósent aldrei minna en tíu prósent og ekki meira en fimmtán prósent og lausleg áætlun var að niðurstaðan gæti orðið giska tólf prósent hjá lífeyrissjóðum og áttatíu og átta prósent hjá ríki það er rétt að halda til haga að lífeyrissjóðirnir samkvæmt þessu samkomulagi taka líka að sér að annast um alla framkvæmdina og bera kostnaðinn af því og þeir leggja í raun út fyrir niðurfærslunni og ríkið greiðir sitt til baka á þremur árum með tiltölulega hagstæðum kjörum þannig að í reynd má segja að þátttaka lífeyrissjóðanna sé verðmætari en þessum hundraðshlutföllum einum saman nemur eitt af skilyrðum samkomulagsins eigi það að ganga eftir og komast til framkvæmda er að ríkisstjórn afli nauðsynlegra lagaheimilda til þess að skuldbinda ríkissjóð til að endurgreiða lífeyrissjóðunum kostnað lífeyrissjóðirnir vilja hafa fast land undir fótum áður en þeir hefja framkvæmdina varðandi það að aðgerðin njóti tilskilins stuðnings á alþingi og að nauðsynlegar heimildir komi í lög til þess að ríkið geti endurgreitt þeim kostnaðinn á næstu þremur árum að sama skapi er það eitt af skilyrðum samkomulagsins að lífeyrissjóðirnir hafi staðfest formlega þátttöku í því með samþykktum í viðkomandi stjórnum

flestum þingmönnum vel kunnur að minnsta kosti þeim sem sátu hér á síðasta kjörtímabili þá var oft rætt um vanda þessa hóps það er alveg ljóst að hann stendur eftir og er tilfinnanlegur í samanburði við ýmsa aðra hefur orðið umtalsverð töf á því að þessi hópur fengi sambærilega úrlausn og margir aðrir hafa fengið sérstaklega í gegnum hundrað og tíu prósenta leiðina og einnig er uppi ójafnræði á milli þeirra sem tóku lánin hjá lífeyrissjóðunum og eru með lánuð veð vegna þeirra og hinna sem voru með lánsveð í bankakerfinu þar hefur unnist úr málum en ekki í tilviki lífeyrissjóðanna að mínu mati er því engin spurning um að það er mikilvægt jafnræðis og sanngirnismál að þetta nái fram að ganga þrátt fyrir stórbrotin loforð núverandi stjórnarflokka um aðgerðir í þágu skuldsettra heimila var ekki vikið sérstaklega að högum þessa hóps í þeim loforðum og var ekki fjallað um hann sérstaklega í vor í þingsályktunartillögu tengdri skuldamálum heimilanna ég bind vonir við að það sé ekki ávísun á að ríkisstjórnin og núverandi stjórnarflokkar og meiri hluti vilji skilja þennan hóp eftir í einhverri óvissu það er afar mikilvægt að tekinn verði af allur vafi um það hvort vilji stendur til að fullnusta samkomulagið og í raun hefði þurft að ná því máli fram í vor ég batt vonir við að ríkisstjórnin yrði með þetta mál að eigin frumkvæði á vorþingi en svo varð ekki ráð hafði verið fyrir því gert að leitað yrði eftir heimildunum strax á vorþingi og lífeyrissjóðirnir miðuðu undirbúningsvinnu sína við það strax í framhaldi af samkomulaginu hófst vinna við að móta verklagsreglur og undirbúa framkvæmdina sem verður eins og áður segir á vegum lífeyrissjóðanna en þangað til tekið er af skarið um að nauðsynlegar lögheimildir fáist á alþingi er hætt við að málið liggi í bið þess vegna er nú þetta frumvarp flutt til að ýta við málinu þótt ég hefði gjarnan viljað komast hjá því og þá auðvitað vegna þess að ríkisstjórnin sjálf og meiri hlutinn hefðu sinnt málinu en svo er nú ekki til þess að koma til móts við þennan hóp var þó gripið til þess ráðs og það er rétt að halda því til haga að sérstakar lánsveðsvaxtabætur standa nú til boða þeim sem eru yfirveðsettir og skuldsettir langt umfram aðra vegna þess að þeir hafa ekki notið úrræðanna vegna þröskuldarins hinna lánuðu veða allt að fimm hundruð milljónir króna verða nú greiddar til þeirra sem sitja uppi með mikla veðsetningu og þunga vaxtabyrði af lánum sem ekki hafa tekið neinni niðurfærslu af þessum sökum en það er að sjálfsögðu ekki varanleg aðgerð heldur eingöngu viðurkenning á því að úrlausnin fyrir þennan hóp hefur dregist umtalsvert umfram aðra flestir sem ekki voru með lánuð veð á eignum sínum fengu hundrað og tíu prósenta niðurfærsluna á árinu tvö þúsund og ellefu og þar af leiðandi er að verða komin tveggja ára töf hvað þennan hóp snertir menn geta vissulega fært fyrir því rök að þessi hópur sé ekki algjörlega í

annars vegar að menn reyrðu sér skuldbindingu umfram veðsetningarrými á viðkomandi eign og einhverjir velviljaðir aðilar lánuðu veðin það breytir þó engu um þá stöðu sem viðkomandi hópur er í og þetta eru kannski um það bil síðustu lánin sem sómakært fólk vill láta lenda í vanskilum út af vegna þess að þriðji aðili verður fórnarlamb þess ef ekki er greitt af þessum lánum ég þekki margt ungt fólk sem er nákvæmlega í slíkri stöðu og hefur þurft að leggja hart að sér til að halda hlutunum gangandi þessi ár og bíður í óþreyju eftir því að loksins fáist nú botn í málið það leið varla sá dagur á meðan viðræður okkar stóðu við lífeyrissjóðina að ekki væri spurst fyrir um stöðu málsins og ég giska á að einhverjir háttvirtir þingmenn þekki það að enn er verið að spyrja um hvort ekki sé nú að komast botn í málið hér var í salnum áðan hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra og starfandi forsætisráðherra í einum og sama manninum ég hefði óskað eftir því að hæstvirtur ráðherra gæti verið hér örlítið viðstaddur umræðuna áður en ég lýk máli mínu því að ég hef áhuga á því að leggja fyrir hann ósköp einfalda spurningu hún er um afstöðu núverandi ríkisstjórnar til þessa máls og hvort þess sé að vænta að það njóti stuðnings þar eins og ég sagði hefði ég helst kosið að þurfa ekki að flytja málið vegna þess að það væri þá þegar komið í farveg en ég held að það megi ekki dragast lengur en þá í allra mesta lagi fram í fyrstu vikur októbermánaðar að það fáist á hreint hvort efna á þetta samkomulag og fara í þessa aðgerð hún er nú ekki stór í sniðum satt best að segja borið saman við ýmislegt sem nú er á dögum það er erfitt að áætla nákvæmlega hvert umfangið gæti orðið en besta nálgun sem við töldum okkur komast að í vor eða á útmánuðum síðastliðnum var að líkleg stærðargráða væri tveir tveir og hálfur til þrír milljarðar króna og hlutur ríkisins þá áttatíu og fimm til níutíu prósent af því það eru talsverðir fjármunir en endurgreiðslurnar mundu á þetta ekki einvörðungu að ráðast af því heldur verður að horfa til hins að hér er um mikilvægt félagslegt jafnræðis og sanngirnismál að ræða hér gengur hæstvirtir starfandi forsætisráðherra og fjármála og efnahagsráðherra í salinn og er

ég þá leifa af ræðutíma mínum svari því ósköp einfaldlega hefur ríkisstjórnin tekið málið til skoðunar hver er afstaða núverandi ríkisstjórnar og þá ekki síst fjármála og efnahagsráðherra til þess að fullnusta þetta samkomulag er þess að vænta ef alþingi verður ekki svo röskt að afgreiða einfaldlega málið og gera það að lögum í dag sem væri nú sómi

að fjármálaráðherra muni þá sjálfur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar sjá til þess að lagt verði til við alþingi á þinginu sem byrjar fyrsta október að ríkið fái fullnægjandi lögheimildir til að efna samkomulagið það væri ósköp handhægt og þægilegt fyrir hæstvirtan ráðherra að skutla þessu inn í frumvörp sem ég geri ráð fyrir að hann flytji um ráðstafanir í ríkisfjármálum eða fjáröflunarfrumvörp tengd fjárlagafrumvarpi bandorm eða hvað það nú verður og þá mættu slíkar heimildir að sjálfsögðu mjög vel falla þar með í frumvarpi til fjáraukalaga eða annars staðar það er rétt að taka það fram að samkomulagið þegar það var í fæðingu var kynnt fyrir forustumönnum þáverandi stjórnarandstöðuflokka þar á meðal hæstvirtur núverandi fjármála og efnahagsráðherra ég átti með honum fund og hæstvirtur ráðherra tók eftir atvikum vel í það en hann er hér til svara þannig að ég þarf ekki að endursegja það ég gerði sömuleiðis ítrekaðar tilraunir til að ná fundi með formanni framsóknarflokksins hæstvirtum núverandi forsætisráðherra það gekk nú ekki en við áttum símtöl um málið og ég setti hann inn í efni þess og kynnti að í fæðingu væri loksins þetta samkomulag það á því ekki að koma mönnum að óvörum vissulega heyrði ég þau sjónarmið þá og hef gert það áður og var nú ekki skrýtið að mönnum fannst þátttaka lífeyrissjóðanna í þessu fullnánasarleg það væri fulllítið sem þeir tækju á sig og óþarflega mikið sem endaði með kostnaði ríkisins

menn gætu sagt sem svo að þeir vildu gera tilraun til að fá lífeyrissjóðina til að taka á sig stærri hlut en ég get fullvissað menn um að allt var reynt sem hægt var til þess að sannfæra þá um að það gæti verið réttlætanlegt að þeir bæru þarna stærri hlut niðurstaðan varð þessi eftir gríðarlega langar erfiðar og harðar viðræður ég verð því miður að segja að ég er ekki bjartsýnn á að það hafi neitt upp á sig að reyna að fara í þann leiðangur aftur við sátum fund eftir fund með forustumönnum lífeyrissjóðanna fjórir ráðherrar í ríkisstjórn og reyndum að sannfæra þá með öllum mögulegum rökum sem við gátum að þeir gætu vel réttlætt að taka eitthvað meiri hluta af kostnaðinum á sig en þeir mættu vopnaðir sínum lögfræðiálitum og úttektum og niðurstaðan varð þessi ég mæli því með því að menn eyði ekki tíma í það það mun fyrst og fremst tefja enn fyrir því óttast ég að hópurinn fái úrlausn sinna mála en ég vona að svör hæstvirts fjármálaráðherra verði jákvæð og glaðastur manna skal ég þá taka þátt í því í októbermánuði að skutla í gegn þeim heimildum sem ríkið þarf til þess að framkvæmdin geti þá loksins farið á fulla ferð ef ekki og viðbrögðin verða eitthvað daufleg mun ég ekki láta málið niður falla ég mælist svo til þess herra forseti að